44 Milliarden Investitionen von VW wurde hier diskutiert. Das wird auch zeigen, dass die Autos und der Individualverkehr deutlich teurer werden.

Der Stau in den Städten wird sich schwer reduzieren, weil sich viele ein Auto und die Mobilität nicht mehr leisten können. Das Zweite, wo ich ein Problem sehe, ist, dass nur am Auspuff gemessen wird. Wir alle wissen, dass natürlich die Fragen der Produktion, des Betriebs und des Recyclings eine große Rolle spielen.

Ich bin dafür, dass wir Lebenszykluskosten einführen, weil das die Zukunft schlechthin ist, und dass wir uns auf synthetische Treibstoffe wie Wasserstoff konzentrieren, weil die aus erneuerbarer Energie gewonnen werden können. Wir lehnen Atomkraft ab, weil das teuer und für die Umwelt schädlich ist.